Y lo que ha hecho el Gobierno italiano es vulnerar el Derecho internacional y el Derecho marítimo. Y sí, las declaraciones del señor Salvini son xenofobia. Yo no sé si alguien nos va a sancionar por decir la verdad, pero esta es la verdad.

porque ha sido la política de la Unión Europea la que ha fomentado este tipo de personajes.

Yo estoy orgulloso del alcalde De Magistris, en Nápoles, que ha levantado la voz estos días, diciendo Nápoles sí os quiere acoger. Y, por lo tanto, sabemos que no toda Italia es Salvini, claro que sí.

El Gobierno español anterior lo ha sido muchísimo, de los que más, y por eso estamos muy contentos de que el actual Gobierno español haya tomado una medida totalmente correcta y solidaria que celebramos, porque, durante muchos años en España, las ciudades también han estado solas reclamando esta cuestión.

Pero la pregunta que hay que hacer aquí es ¿Hay que condenar las cosas que hace el Gobierno italiano, contraviniendo el Derecho internacional?

Pero van venir más Aquarius.

¿Vamos a seguir así? Por lo tanto, es muy importante decirle al Consejo Europeo a finales de junio, que desbloquee la reforma de Dublín, que ponga en marcha vías seguras de entrada, que termine con el blindaje de las fronteras y, sobre todo, que ponga en marcha una política de salvamento en el Mediterráneo.